van Nistelrooij, qui constitue une avancée majeure pour l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées, en rendant éligibles aux aides communautaires, via le FEDER, les projets de réhabilitation et de construction de logements et de lutte contre la précarité énergétique dans tous les États membres. Cette proposition, soutenue par le Conseil de l'Europe, est attendue depuis longtemps par tous ceux qui luttent pour le respect des droits à l'intégration des communautés marginalisées, et tout particulièrement les Roms. Au nom du groupe des Verts ALE, je me réjouis du fait que l'Union investisse de manière substantielle dans l'amélioration de l'habitat des plus précaires, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin.

En effet, il existe de nombreux exemples d'opérations de rénovation urbaine, comme la réhabilitation du centre ville de Barcelone ou encore les opérations de revalorisation des centres historiques dans les nouveaux États membres, qui ont surtout profité à la spéculation immobilière par l'explosion des loyers et des charges locatives, chassant du centre des villes les familles les plus défavorisées. Ces personnes doivent impérativement bénéficier d'un véritable accompagnement social et d'un accès à tous les services publics tels que l'éducation, la santé ou encore les transports collectifs, mais également des ressources suffisantes pour se maintenir dans ces quartiers, comme nous l'avions proposé lors de l'examen en commission afin d'éviter le phénomène de gentrification.

notamment en matière de transparence, afin de s'assurer que toutes les populations vulnérables en soient les vrais bénéficiaires et puissent vivre dignement, de façon durable.